Señora Swinburne, la discusión sobre cómo se aplica técnicamente la tasa está en marcha porque, en este momento, solo expresamos el deseo del Parlamento de apoyar la propuesta de la Comisión para seguir adelante con la tasa. Por tanto, la discusión y el debate sobre aspectos puntuales corresponde a una fase posterior. Pero tengo que señalar que, en cuanto a la última parte de su pregunta, hay fondos de pensiones de carácter productivo y que garantizan los derechos de los pensionistas de una manera estable, con inversiones reales, y hay fondos de pensiones que actúan especulativamente y, en ese caso, también debe aplicárseles la misma tasa.